Najlepša hvala. Če sem kdajkoli tulil tu na kakšnegakoli kolega, se opravičujem. Mislim, da tega posnetka ne boste našli, kolega Trček, lahko pa prosim, v okviru, lahko bi rekel, državljanov, v okviru mladih družin, v okviru ljudi, ki so stežka prišli do neke hiše, pa je morda zmanjkalo nekaj denarja za tisto fasado in, glejte, hvala, da ste me pohvalili, kar se tiče izkušenj, ampak glejte v tujini, v Avstriji recimo - na primer, seveda od deželo, dežele razvisna, glejte, to ureja mogoče davek na nepremičnine. Nekdo, ki nima fasade, plača ne vem v Sloveniji, bi lahko recimo plačal deset evrov na leto ali pa dvajset evrov več do tistega trenutka, ko te fasade ne bo naredil. Glejte, v desetih ali pa petih letih, če te fasade ne bo končane, ta hiša zaradi tega ne bo statično vprašljiva. Kot je rekel danes kolega Černač: "Glejte, mi mi vlagamo zakon ali pa dopolnila zakona ali pa novelacije ravno v smeri debirokratizacije." Meni ta beseda gre zelo zlahka z ust, ker sem na birokracijo - glejte, lahko rečemo, imam dobesedno alergijo in na birokratsko razmišljanje. In ko danes poslušam veliko del, pa se spet opravičujem, glejte, velik del kolegov in kolegic tu živi v neki škatli noter, nekega birokratskega razmišljanja, nobene logike, mimo življenjskih razmer, ki so na terenu, in in vsega tistega, kar je danes sledilo. Torej, mi ne spreminjamo gradbenih standardov, mi ne spreminjamo gradbenega dovoljenja, mi spreminjamo nekoga, ki na koncu, torej spet rešitev, ki prihaja z ljudmi, ki delajo na upravnih enotah - primer točno tega, kar smo vlagali, je bil primer kar nekaj ljudi. Lahko vam povem, znanec pride po petnajstih letih, ko živi v svoji hiši, kjer je perfektno narejena z vsemi standardi, da hoče sedaj do priti do uporabnega dovoljenja. A veste, kaj mu je rekel človek dobesedno upravne enote, lahko kar povem, v Lenartu, a veste, kaj mu je rekel? Je rekel: "Počakajte malo, saj to je nenormalno, počakajte malo." Je rekel: "Glejte, projektantu boste šli, poklicati boste ga mogli, to bo stalo tisoč evrov." Ki si bojo zdaj projektanti lahko prostoročno določali cene za petnajst let nazaj. Bi rekel: "Ja, če pa to želite, glejte, a, potem pa po petnajstih letih, bom jaz to poiskal, pripravil, bomo to pogledal in tako naprej." Glede varnosti, glejte - nadaljevanje varnost, ne. Prej ste omenili državni sekretar, mislim, na tisti primer z Rogle, izpred leta dva dvanajst, nesrečnih treh mladih ljudi, ki so umrli v tistem, tisti mislim, da vikend ali planinski hiši. Tam je primer tipično, da nekdo ni nadzoroval teh dimniških sistemov. Torej, ti, smrt je nastopila zaradi, povečanja koncentracije ogljikovega monoksida. Bilo je dokazano, da so so delovali, lahko rečemo, na eni strani plinska peč, na drugi strani kamin, ki je bil naknadno vgrajen, torej oba sta imela neko koncentracijo zvečanega monoksida, in to je vplivalo v tisti dolgi noči na smrt teh treh ljudi. To nima veze z uporabnim dovoljenjem. In uporabno dovoljenje, glejte, v potresnih situacijah, ne. Glejte, kolega Zorčič zna super obrazložiti, kako birokrat razmišlja - to je tipičen primer enega birokratskega razmišljanja, ne. Njegove razprave okrog tiste registracije nesrečnega koles s pomožnim motorjem so mislim, da svetovni fenomen, so znane. Danes in včeraj žalostna zgodba. Sem se pogovarjal s slovenskimi kmeticami - rotile so me, dobesedno jokale glede vaših blagajn na na kmetih. Zdaj, ko hodijo na te tržnice pri minus deset v dežju, v megli, stiskajo torej na tiste blagajne s po petsto, šeststo evrov, ženske, ki prodajajo nekaj korenčkov, nekaj solat in tako naprej. To je tipična neživljenjska totalno birokratsko razmišljanje ljudi, ki v življenju niso počeli nič pametnega v praksi, ne. In glejte, jaz bom uporabil nov termin kolega Zorčič - v Sloveniji ne rabimo več in imam tudi na imam tukaj, evo predsednika stranke, podpredsednika, mi več ne bomo uporabljali v SDS-u debirokratizacija, ker vidim, da ta pojem ne zaleže. Morda pa si bodo ljudje zapomnili ta novi izraz, novi termin "dezorčizacija". To bi pa bil super izraz ravno proti tej miselnosti, ki poteka tukaj, ne. Torej uporabno dovoljenje, glejte, ne bo zmanjšalo nobene nevarnosti, ker če bomo tako nadaljevali, spoštovani kolegice in kolegi, potem bomo počasi rabili poseben tehnični pregled za, kadi - marsikateri, posameznik, državljan pade pol v kadi in se ubije. Imamo celo vrsto smrtnih nesreč, ko ljudje padajo v maju, juniju s češenj v Sloveniji. Tudi mislim, da bi rabili tehnične preglede na in tudi uporabna dovoljenja za češnje. Lahko padejo tudi po stopnicah v ceh lastnih hišah. Priporočal bi, da poleg uporabnega dovoljenja naredimo poseben tehnični pregled in naredimo, pogledamo standarde tudi teh stopnic in tako naprej in tako naprej in potem na koncu bodo vsi se odselili. Tukaj bodo ostali samo birokrati, ki se bodo ukvarjali z drugimi birokrati in tako naprej in ta birokracija bo dosegla ta, ta svoj vrhunec, ta svoj zenit. Glejte, v Slovenski demokratski stranki, smo stranka, ki prihaja z ljudmi, ukvarja se z realnimi problemi ljudi in, glejte, danes je na tipičen primer zelo enostavne rešitve, torej govorimo enostavnih objektih in govorimo o enostanovanjskih objektih in za take objekte, mislim, da ne potrebujemo uporabnega dovoljenja in državljani in državljanke ne potrebujejo novih stroškov. Naj te stroške dajo v tem času sedaj za božična darila, ali pa naj grejo s svojimi otroci na neki, zasluženi dopust. Najlepša hvala.